Je mi však ľúto, že do textu spoločnej rezolúcie sa nedostalo odmietnutie násilia proti kresťanom a iným náboženským menšinám, ktorého sa dopúšťajú radikálne islamské skupiny. Som presvedčená, že ak chceme, aby bola zahraničná politika Európskej únie na Blízkom východe rešpektovaná, mali by sme sa dôslednejšie zastávať kresťanov, ktorí zdieľajú naše hodnoty a sú často prvou obeťou ozbrojených konfliktov v arabských štátoch.